virðulegur forseti með þingsályktunartillögu þessari er leitað heimildar alþingis til staðfestingar á bókun sem gerð var í london

líkt og samningurinn sem hún breytir var bókunin gerð á vegum alþjóðasiglingamálastofnunarinnar samningurinn tilgreinir hverjum er heimilt að takmarka ábyrgð sína vegna sjóréttarkrafna svo og til hvaða krafna heimild til takmörkunar ábyrgðar tekur með samningnum er ákveðnum aðilum veitt heimild til að takmarka fjárhæð skaðabótaábyrgðar vegna krafna er varða meðal annars manntjón líkamstjón eignamissi og eignatjón sem verða í ákveðnum tilvikum svo og tjón sem hlýst sökum tafa á sjóflutningum farms farþega eða farangurs þeirra eða brota á öðrum rétti en samningsrétti tilgangur bókunarinnar er að hækka þær fjárhæðir sem tilgreindar eru í samningnum og koma á einfaldari málsmeðferð við að breyta þeim síðar meir staðfesting bókunarinnar felur þar af leiðandi í sér verulegar réttarbætur fyrir tjónþola